9. Oktober, vor wenigen Tagen also, kam es zu einem blutigen Anschlag in Halle, bei dem, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, zwei Menschen getötet und zwei schwer verletzt worden sind. Zynisch und zielgerichtet hat sich der Täter den höchsten Feiertag des Judentums, Jom Kippur, ausgesucht und geplant, an diesem Tag ein Massaker anzurichten.

Rechtsextreme finden immer mehr Wege und Plattformen, auch abseits des Internets, um sich zu verbinden und ihre antidemokratische Gesinnung offen zur Schau zu stellen. Es gibt augenscheinlich immer mehr Menschen, die ihre Identität darüber definieren, andere herabzuwürdigen und auszuschließen. Sie fallen auf durch verbale Entgleisungen und legen damit den Nährboden für tätliche Angriffe bis hin zu den Anschlägen.

Wir dürfen keine Toleranz gegenüber denjenigen zeigen, die mit Hass und Hetze argumentieren und sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung stellen. Ich danke daher den Kollegen heute Abend hier im Haus, dass wir diese wichtige Debatte geführt haben, und ich hoffe und ich baue darauf, dass wir gemeinsam gegen Hass und Hetze, gegen Aufwiegelung und Angriffe stehen.